Lamberts et je suis partisan de la liberté d'expression, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une manifestation privée organisée par des personnes qui sont hostiles à la politique migratoire.